Prima a vorbit despre condamnarea lui Devinder Pal Singh, a cărui cerere de clemență a fost respinsă în luna martie a acestui an. Din nou, ca și atunci când am discutat prima dată, vrem să trimitem un semnal autorităților indiene, spunându le, reafirmându le punctul de vedere comun în Uniune referitor la pedeapsa cu moartea, pe care o considerăm profund inumană, o încălcare a demnității umane. Al doilea lucru pe care vreau să l spun se referă la protestele care au urmat după executarea în secret a lui Afzal Guru și la modul în care li s a răspuns. Toate acestea au evidențiat fragilitatea procesului de pace din Kashmir și, într o perioadă în care India caută să consolideze relațiile cu vecinii, destabilizarea situației din Kashmir nu e un lucru prea bun, de aceea încurajăm părțile implicate să colaboreze pentru o soluționare diplomatică a situației din această regiune.